virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög á þingskjali hundrað níutíu og fimm frumvarp þetta sem samið er í efnahags og viðskiptaráðuneytinu er endurflutt með litlum breytingum frá síðasta þingi en hlaut ekki afgreiðslu þá það felur í sér innleiðingu á tilskipun hundrað og níu tvö þúsund og níu sem breytir fjórum tilskipunum á sviði félagaréttar samkvæmt samningnum um evrópska efnahagssvæðið snerta breytingarnar samruna á skiptingu hlutafélaga og einkahlutafélaga þingsályktunartillaga af hálfu utanríkisráðherra sem geymir þýðingu á texta tilskipunarinnar var afgreidd á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi aðalmarkmiðið með tilskipuninni sem innleiða þarf sem fyrst er að draga úr stjórnsýslubyrðum í hlutafélögum og einkahlutafélögum en á þeim hvíla ýmsar upplýsingaskyldur dregið er úr þeim skyldum við vissar aðstæður hvað snertir gerð skýrslna og skjala og birtingu þeirra er aukin heimild til að nýta meðal annars vef félaga í samræmi við þá venju að hafa sem líkastar reglur um samruna og skiptingu hlutafélaga sem einkahlutafélaga eru nú bæði lagðar til breytingar á ákvæðum laganna um hlutafélög og laganna um einkahlutafélög í inngangi að tilskipuninni er meðal annars greint frá því að í ákveðnum tilvikum megi draga úr upplýsingaskyldum í félögum varðandi skýrslur og skjöl ef allir hluthafar samþykkja fyrirhugaðar reglur munu því helst eiga við í hlutafélögum og einkahlutafélögum með fáa hluthafa

frumvarpinu ákvörðun evrópusambandsins á árinu tvö þúsund og sjö sem var grundvöllur þeirrar e e s gerðar sem innleidd er með þessu frumvarpi miðar að því að auka samkeppnishæfni hlutafélaga og einkahlutafélaga án þess þó að slíkt hefði neikvæð áhrif með tilliti til verndar hlutfallsreglna um félögin í kostnaðarmati kemur fram að frumvarpið mun ekki hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð og verður það lögfest óbreytt ég legg svo til virðulegi forseti að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og efnahags og viðskiptanefndar